În primul rând, felicit președinția suedeză pentru felul în care a condus pregătirile pentru tranziția spre Tratatul de la Lisabona.

Consider că este necesar ca lucrările Consiliului din decembrie să găsească soluții pentru a face față actualei duble provocări cu care se confruntă Europa, și anume criza economică și schimbările climatice. În prezent, este nevoie de restabilirea încrederii în piețele financiare prin crearea unui sistem de supraveghere menit să parvină și prevină apariția unei crize similare în viitor. În ceea ce privește schimbările climatice, consider că elaborarea politicii pentru protecția mediului nu are voie să afecteze politicile de altă natură, respectiv alocarea fondurilor europene pentru politici precum dezvoltarea regională.